virðulegi forseti ég vil spyrja hæstvirtan samgönguráðherra hvort hann telji æskilegt að setja hluta hafnarfjarðarvegar í stokk þessi fyrirspurn er nú komin hér fram af ýmsum ástæðum

nýjan miðbæ það á að byggja á friggjarreitnum og það er verið að byggja mjög mikið upp í sjálandshverfinu þannig á svæðinu sjálfu á að byggja mjög mikið upp en fyrir utan það að þá er verið að byggja mikið upp í kópavogi annars staðar í garðabæ líka í hafnarfirði og á suðurnesjum þannig að það er að verða geysileg fjölgun íbúa á þessu svæði alveg ótrúlega mikil fjölgun íbúa á næstu árum þessum íbúum mun fylgja mikil umferð og það er áætlað að hafnarfjarðarvegurinn verði sex akreinar þetta er ekkert lítið fyrirbæri slíkur vegur sex akreinar þannig að ég vil gjarnan spyrja hæstvirtan samgönguráðherra hvort hann telji æskilegt að setja þennan veg í stokk og ég vil benda á að það eru tvær brautir sem skera garðabæ í tvennt það er reykjanesbrautin annars vegar og hafnarfjarðarvegurinn hins vegar það voru miklar umræður um reykjanesbrautina hvort ætti að setja hana í stokk eða ekki og það var ekki gert það voru þó gerðar breytingar á þeirri framkvæmd út af hljóðvist en ég verð að viðurkenna það virðulegi forseti þegar maður keyrir núna um reykjanesbrautina í gegnum garðabæ þá spyr maður sig af hverju settum við ekki þessa braut í stokk maður spyr sig að því ég viðurkenni það virðulegi forseti vegna þess að þegar maður keyrir þarna í gegn þá er þarna gífurlega hár veggur á annan kantinn innbundið grjót í þeim vegg og síðan er geysihá mön hinum megin þegar maður er að keyra til dæmis frá suðri til norðurs þannig að maður er eiginlega kominn í stokk það vantar bara þakið yfir þegar maður upplifir þetta og sér hvað er að ske hér í umferðarmálum þá spyr maður sig þurfum við ekki að fara að stíga þetta skref verðum við ekki bara að viðurkenna það

spyr því er ekki bara vegakerfið þess eðlis í dag það er sprungið hjá okkur miklar tafir og alveg ljóst að það er verðmætt land sem við getum fengið með því að setja vegina í stokk eins og til dæmis hafnarfjarðarveginn í gegnum garðabæ